()edo, podpredsednica. Lep pozdrav sekretarkama, pozdravljam tudi vse ostale! Moramo uporabiti vse ukrepe, da bi imeli to prelepo območje obdelano, urejeno, da se bodo mladi nasledniki odločali, da obdelujejo te čudovite griče, kjer se prideluje vinska kapljica. Če se bo nadaljevalo, da se območij ne obdeluje, bodo ta postala pusta in zaraščena. Začela bodo propadati tudi gospodarska poslopja, zidanice, ker se ne bo potrebovalo več objektov za shranjevanje te rujne kapljice. Območja bodo postala sčasoma gozdnata in neprepoznavna. Gozda imamo v Sloveniji že dovolj, že šestdeset procentov je v Sloveniji zaraščeno, kar je za zrak zelo dobro, vendar se je v stotih letih zarastlo trideset procentov območja. Na Dolenjskem se sicer dosti uporabljajo objekti za bivanje, ker so ti še najbolj dostopni mladim, pa zraven se pa opuščajo vinogradi, objekti pa se vseeno uporabljajo, ne - hvala bogu, no. Če bli pogoji in finančno dostopni, bi se verjetno odločili za širitev obdelave, ta ukrep bi pomagal predvsem najmanjšim, da prodajajo neustekleničeno vino bližjim gostilniškim obratom. Cena vina je že sedaj popolnoma na tleh kljub kvalitetnemu pridelku. Prav ti ukrepi bi pomagali tistim najmanjšim vinogradnikom, da bi lažje prišli do do nekaj prepotrebnih sredstev. Hvala.